ég mæli hér fyrir frumvarpi til laga um breytingu á lögum um skyldutryggingu lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða númer hundrað tuttugu og níu nítján hundruð níutíu og sjö með síðari breytingum flutningsmenn ásamt mér eru háttvirtir þingmenn gunnar bragi

formbreytingar á starfsemi lífeyrissjóða til að tryggja aukið lýðræði gagnsæi eftirlit og áhrif sjóðfélaga á starfsemi lífeyrissjóða flutningsmenn þessa máls gera sér vel grein fyrir því að það eru mjög deildar meiningar um þær tillögur sem eru í þessu frumvarpi enda eru lífeyrissjóðir einn af máttarstólpum samfélagsins okkar það er þannig að samkvæmt lögum um skyldutryggingu lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða sem er verið að leggja til breytingu á er öllum launamönnum og þeim sem stunda atvinnurekstur eða sjálfstæða starfsemi rétt og skylt að tryggja sér lífeyrisréttindi með aðild að lífeyrissjóði frá og með sextán ára aldri til sjötíu ára lágmarksiðgjald til lífeyrissjóðs er að minnsta kosti tólf prósent af iðgjaldsstofni jafnframt greiðir fjöldi íslendinga tvö til fjögur prósent til viðbótar í séreignarsjóði lífeyrissjóðanna vegna lífeyrissparnaðar auk þess sem finna má sérákvæði um lífeyrisréttindi í sérlögum kjarasamningum og ráðningarsamningum sjóðirnir geyma því meginhluta sparnaðar landsmanna það er verið að tala um núna að heildareignir lífeyrissjóðanna séu áætlaðar um sautján hundruð til átján hundruð milljarðar króna þannig að þetta er orðið umtalsvert meira en meira að segja landsframleiðsla hér á landi sem ég held að hafi verið síðasta ár einhvers staðar á milli fjórtán hundruð og fimmtán hundruð milljarðar króna þessum miklu fjármunum fylgir mikið vald og mikil ábyrgð og því má fullyrða að lífeyrissjóðir eru eins og ég sagði einn af máttarastólpum samfélagsins ein af lykilstofnunum íslensks samfélags það sem hefur hins vegar gerst í framhaldi af hruninu og í tengslum við hrunið er að traust og trúverðugleiki stofnana í samfélaginu hefur beðið mikinn hnekki og því mikilvægt að endurvinna það og byggja upp á ný flestir lífeyrissjóðir voru stofnaðir eftir að samtök launþega og atvinnurekenda sömdu um það í almennum kjarasamningum árið nítján hundruð sextíu og níu að greiða hluta af launum í lífeyrissjóð og að atvinnurekandi greiddi framlag á móti árið nítján hundruð sjötíu og fjögur varð lögskylt að greiða af dagvinnulaunum launþega í lífeyrissjóð og af heildarlaunum frá árinu nítján hundruð áttatíu og eitt þá voru sjálfstæðir atvinnurekendur einnig skyldaðir til að greiða í lífeyrissjóð þetta er því ekki valfrjálst heldur er öllum launþegum og sjálfstæðum atvinnurekendum skylt að borga í lífeyrissjóð nú eru því fjörutíu ár liðin frá því að alþýðusamband íslands gerði fyrst samning sem kvað á um að helmingur stjórnarmanna í lífeyrissjóðunum kæmi frá atvinnurekendum en helmingur frá verkalýðsfélögum samningurinn var svo endurnýjaður í desember nítján hundruð níutíu og fimm og engar breytingar gerðar á þessari tilhögun á síðasta þingi así varð hins vegar töluverð umræða um það að breyta þessu fyrirkomulagi tillaga þess efnis var hins vegar felld og það var ákveðið að setja málið í nefnd á milli funda og skoða það hvernig væri hugsanlega best að hvort og þá hvernig væri best að breyta þessari tilhögun hins vegar eru stjórnarmenn lífeyrissjóða á íslandi í langflestum tilvikum tilnefndir annars vegar af atvinnurekendum og hins vegar af verkalýðsfélögum eins og ég benti hér á í sumum tilvikum samt eftir kosningar á ársfundum verkalýðsfélaga er þetta fyrirkomulag mjög sambærilegt reglum um val á stjórnarmönnum hjá lífeyrissjóðum í nágrannalöndum okkar samanber niðurstöðu skýrslu sem tryggvi þór herbertsson vann fyrir landssamtök lífeyrissjóða árið tvö þúsund og fjórir telja má þá lífeyrissjóði þar sem sjóðfélagar kjósa stjórnarmenn beinni kosningu á fingrum annarrar handar þar á meðal má nefna lífeyrissjóð verkfræðinga og lífeyrissjóð arkitekta og tæknifræðinga og síðan eru einnig eru dæmi um blandað fyrirkomulag eins og lífeyrissjóð lækna þar sem stjórn læknafélags íslands kýs tvo menn og ársfundur einn og lífeyrissjóð bankamanna þar sem sjóðfélagar kjósa helming stjórnar og aðildarfyrirtæki helming eftir ákveðnum reglum þessir lífeyrissjóðir hafa almennt haft frekar fáa sjóðfélaga eftir búsáhaldabyltinguna og hrun bankanna í október tvö þúsund og átta var krafa almennings mjög skýr um aukið lýðræði og gagnsæi í íslensku samfélagi og stjórnkerfi lýðræði er oft skipt niður í annars vegar stjórnskipunarlýðræði og ákvörðunarlýðræði lýðræði til að taka ákvarðanir er tæki til að aðstoða fólk að taka ákvarðanir jafnvel um mál sem það kann að vera ósammála um lýðræði sem stjórnskipan fjallar um hvernig valdi og ábyrgð er dreift í samfélagi hvernig lykilstofnanir samfélagsins eru skipulagðar og hvernig fólk getur skipt út stjórnvöldum á friðsamlegan hátt borgarar þurfa að geta treyst því að vald sé ekki tengt ákveðnum forréttindum eða úthlutað útvöldum einstaklingum því skipta frjálsar og sanngjarnar kosningar miklu máli og að stórar ákvarðanir séu teknar með lýðræðislegum hætti auk frjálsra kosninga skiptir einnig opin og almenn umræða aðgangur að upplýsingum og margvíslegt samráð máli til að tryggja trúverðugleika og traust við hrun bankanna kom í ljós að ýmislegt var að athuga við grunnforsendur lýðræðisins samfélagsinnviðina og sáttina á milli ólíkra þjóðfélagshópa hér á landi viðbrögð almennings voru kröftug krafa um lýðræði við þessari auknu lýðræðiskröfu hefur verið brugðist með frumvörpum um stjórnlagaþing þjóðaratkvæðagreiðslur og persónukjör þrátt fyrir að ýmsir fræðimenn hafi haldið því fram á opnum fundum að þetta hafi ekki verið gert en það hafa legið fyrir og liggja fyrir hér frumvörp um mjög stór og mikilvæg mál mál sem hefur verið kallað eftir frá almenningi hins vegar hefur minna verið gert til að tryggja aukið lýðræði í atvinnulífinu og ég tel að það hafi verið mjög takmörkuð umræða um það hvernig við getum aukið lýðræði í atvinnulífinu það hefur verið eitt af því sem held ég báðir stjórnarflokkarnir ef maður skoðar frumvörp aftur í tímann sem jafnvel þingmenn sem sitja enn þá á þingi hafa flutt þar sem er einmitt verið að ræða um það hvernig sé hægt að auka lýðræði í atvinnulífinu ég held að ég fari örugglega með rétt mál og það væri kannski ástæða til að ég verð þá leiðrétt seinna hér ég held að það séu örugglega ályktanir frá flokksþingum vinstri grænna um mikilvægi til dæmis aðkomu starfsmanna að stjórnum fyrirtækja þetta er lýðræði í atvinnulífinu þarna er verið að tala um það mig langar til að vitna í ræðu sem háttvirtur þingmaður vilmundur gylfason hélt á alþingi fyrir tæpum þrjátíu árum síðan með leyfi forseta ég hygg að það sé mjög víða í stórum félagahreyfingum að upphaflega sé þar gert ráð fyrir mjög verulegu lýðræði og á fyrstu árum slíkrar hreyfingar sé slíkt lýðræði virkt hins vegar gerist það að stórar félagslegar hreyfingar stækka og verða voldugri er auðvitað óhægara að koma slíku lýðræði við þróunin hefur mjög víða orðið sú og þar má taka dæmi bæði hér af samvinnuhreyfingu og að minni hyggju verkalýðshreyfingu einnig að í vaxandi mæli er farið út í það sem stundum er nefnt þrepalýðræði það eru kosnir fulltrúar sem aftur kjósa fulltrúa sem aftur kjósa fulltrúa sem svo kjósa æðstu stjórn þetta fyrirkomulag þó svo að á pappírnum sé það lýðræðislegt leiðir í reynd til stöðnunar og lítilla breytinga þetta er staðan í stjórnum lífeyrissjóða í dag að mínu mati

værum við akkúrat að breyta þessu við værum að tryggja beint lýðræði þar sem hinn almenni sjóðfélagi hefur aukin áhrif á það sem þar er gert margir hafa svo sem bent á það eins og ég nefndi hérna með að það væru almennt frekar þeir sem væru með færri sjóðfélaga í lífeyrissjóðunum þar sem er þetta beina fyrirkomulag að það geti verið svo flókið að hafa beint lýðræði þegar okkur fer að fjölga við getum þá sagt á móti að það er mjög mikið einfaldara fyrirkomulag að hafa bara einræðisherra sem stjórnar öllu sem tekur allar ákvarðanir lýðræðið er ekkert einfalt lýðræðið er flókið en lýðræðið er svo sannarlega að mínu mati virði þeirrar áreynslu sem við þurfum að leggja út við að viðhalda það og styrkja það verkalýðshreyfingin og samtök launþega hafa í æ ríkara mæli tekið orðræðu samvinnuhreyfingarinnar upp á sína arma líkt og kemur fram í yfirlýsingu um eflingu samvinnufélaga sem samþykkt var af allsherjarþingi alþjóðavinnumálastofnunarinnar árið tvö þúsund og tvö meginreglur samvinnuhreyfingarinnar eru eitt atkvæði einn maður til að tryggja lýðræðislega stjórnun félagsmanna frjálsa og opna aðild og að þau séu sjálfstæð og óháð eitt atkvæði einn maður ég er samvinnumanneskja ég trúi á þessa hugmyndafræði og þessar hugsjónir sem endurspeglast þarna í þessari ályktun á allsherjarþingi alþjóðavinnumálastofnunar og þeim skrifum sem liggja eftir samvinnuhreyfinguna og ára það er nefnilega ekki þannig að það sé nóg að fagna lýðræði og gagnsæi á tyllidögum heldur sýnir bitur reynsla okkar af hruni íslensks efnahagslífs mikilvægi þess að sífellt sé unnið að því að tryggja lýðræði gagnsæi og beina aðild almennings að stjórnun félaga fyrirtækja og landsins alls að hver og einn einstaklingar í samfélaginu axli sína ábyrgð og geri sér grein fyrir sinni ábyrgð

telja að til þess að stórauka lýðræði innan lífeyrissjóðanna verði að gera grundvallarbreytingar á því hvernig kjósa eigi í stjórnir þeirra þannig verði sjóðfélagar að fá að kjósa fulltrúa í stjórnir lífeyrissjóða beinni kosningu á ársfundi og enn fremur verði helmingaskiptareglunni um að fulltrúar séu tilnefndir af samtökum launþega og samtökum atvinnurekenda vikið til hliðar flutningsmenn telja einnig að til þess að tryggja lýðræði og gagnsæi í stjórn lífeyrissjóðanna verði almennir sjóðfélagar að fá tækifæri til að bjóða sig fram til stjórnarsetu að því gefnu að þeir uppfylli hæfisskilyrði til þess markmiðið eins og ég sagði í upphafi ræðu minnar með þessu lagafrumvarpi er að tryggja þetta aukna lýðræði sjálfstæði eftirlitsaðila gagnvart stjórn og starfsmönnum sjóðanna sem og aukið gagnsæi og upplýsingaflæði til sjóðfélaga og samfélagsins um fjárfestingar lífeyrissjóða ég ætla aðeins að fá að renna í gegnum athugasemdir varðandi einstakar lagagreinar í fyrstu grein er verið að leggja til breytingar á tuttugustu og sjöundu grein laganna þar sem kveðið er á um að allt verði fellt brott þar sem stendur í samþykktum lífeyrissjóðanna um hverjir eigi atkvæðisrétt á ársfundi hvernig atkvæðisréttur er ákveðinn og hvernig skuli staðið að vali á stjórnarmönnum og varamönnum síðar í frumvarpinu er svolagt til að kveðið verði á um það í þessum lögum um aðra grein er verið að leggja til breytingar á tuttugustu og níundu grein laganna að það verði lengur á forræði stjórnar lífeyrissjóðs að ráða forstöðumann endurskoðunardeildar eða semja við sjálfstætt starfandi eftirlitsaðila síðar í frumvarpinu er lagt til að það verði á forræði ársfundar sjóðfélaga en að tillögur um hverjir komi til greina komi frá fráfarandi stjórn

ber þannig beina ábyrgð gagnvart sjóðfélögunum hann á að fylgjast með stjórnendum hann á að fylgjast með því hvernig er farið með þessa miklu fjármuni og hann á að fylgjast með stjórninni og síðan að svara gagnvart sjóðfélögunum í þriðju greinar eru umfangsmestu breytingarnar og þær eru á þrítugustu greinar laganna í a lið er lagt til að sjóðfélagar muni ekki lengur eingöngu eiga rétt til fundarsetu á ársfundi með umræðu og tillögurétt eins og er nú heldur fái þeir einnig atkvæðisrétt allir sjóðfélagar sem greitt hafa í viðkomandi lífeyrissjóð miðað við síðustu áramót allir sjóðfélagar sem hafa einhvern tíma greitt í viðkomandi lífeyrissjóð hafa þannig atkvæðisrétt skal hver sjóðfélagi fara með eitt atkvæði kosning skal vera leynileg og er lagt til að einfaldur meiri hluti ráði úrslitum mála sjóðfélögum er heimilt að framselja atkvæði sitt en þó aðeins þannig að hver sjóðfélagi getur að hámarki farið með tvö atkvæði þannig er verið að koma í veg fyrir að áhrifamiklir einstaklingar geti þannig safnað saman fjölda atkvæða á ársfundi þetta er í samræmi líka við löggjöf um sparisjóði í noregi þar sem er mikil áhersla einmitt á þetta beina lýðræði og nákvæmlega orðað svona að hver sjóðfélagi geti farið að hámarki með

skal þá liggja fyrir skriflegt umboð til handa þeim sem fer með atkvæðið og mætir á ársfundinn til að nýta atkvæðið flutningsmenn telja eðlilegast að framkvæmd kosninganna verði með rafrænum hætti þar sem unnt er að koma því við ástæðan fyrir þessu er sú að ábendingar sem bárust okkur við vinnu þessa máls voru að mjög oft eru náttúrlega sérstaklega í stóru sjóðunum þá eru sjóðfélaga dreifðir út um allt land starfsvæði lífeyrissjóða getur verið jafnvel allt landið það getur því verið oft erfitt sérstaklega að vera að halda ársfundi jafnvel að vetri til fyrir fólk að komast á staðinn þannig að það er talað um að þetta ætti í raun að skoða þá sérstaklega varðandi framkvæmd kosninganna að hún geti verið með rafrænum hætti þannig að þú gætir jafnvel verið með ársfundinn það á náttúrlega að halda ársfundinn en fundarstaðirnir væru nokkrir þannig að fólk gæti þá farið á þann stað sem væri næstur þeirra heimili í b lið er lagt til að gögn og upplýsingar fyrir ársfundi skuli liggja fyrir að lágmarki sjö virkum dögum fyrir fund með aðgengilegum hætti til dæmis í pósti með tölvupósti og á vefsíðu lífeyrissjóðsins við teljum að með því verði tryggt að sjóðfélagar hvar sem þeir búa á landinu geti nálgast nauðsynlegar upplýsingar og undirbúið sig fyrir þátttöku á ársfundi með breytingu í c lið er lagt til að sjóðfélagar eigi rétt á aðgangi að heildarársreikningi ekki bara styttri útgáfu á ársfundi þetta hefur verið gagnrýnt mjög að upplýsingar til sjóðfélaga hafi verið í raun af mjög skornum skammti meira að segja á ársfundum sem fólk hefur haft fyrir því að mæta á í d lið er lagt til að bætt verði við nýrri málsgrein við þrítugustu greinar þar sem tilgreint verði hvernig skuli staðið að kjöri stjórnar lífeyrissjóðs samkvæmt gildandi lögum má kveða á um slíkt í samþykktum viðkomandi sjóða en flutningsmenn telja nauðsynlegt að hafa almenna reglu um kjörið og leggja til að það verði gert með lögum þannig verði kveðið á um að launþegar skuli ætíð vera með meiri hluta í stjórn lífeyrissjóða líkt og þeir eru í reynd í hópi sjóðfélaga og er það tryggt með ákveðnu lágmarkshlutfalli fjölda stjórnarmanna sem koma frá sjóðfélögum sem eru launþegar og ákveðnu hámarkshlutfalli fjölda stjórnarmanna sem geta talist atvinnurekendur með þessu telja flutningsmenn að þessi útfærsla sé til þess fallin að tryggja áðurnefnt lýðræði og gagnsæi í stjórnum sjóðanna útfærsla þess þarf ekki að vera flókin þar sem unnt er að leita eftir leyfi til persónuverndar til að samkeyra fyrirtækjaskrá þjóðskrár við sjóðfélagaskrá svo að unnt sé að sannreyna hvort sjóðfélagi er atvinnurekandi eða ekki í greininni er einnig lagt til að formaður skuli jafnframt kosinn sérstakri kosningu af sjóðfélögum önnur nýbreytni sem lögð er til er að forstöðumaður endurskoðunardeildar eða sjálfstætt starfandi er kosinn sérstakri kosningu á ársfundi eins og ég nefndi hérna áðan er þetta til þess fallið að tryggja sjálfstæði forstöðumanns endurskoðunardeildar og að hann gæti ætíð hagsmuna sjóðfélaga gagnvart bæði stjórn og starfsmönnum sjóðsins í greininni er einnig lagt til að fráfarandi stjórn leggi fram tillögur um þessa aðila til þess að reyna að einfalda framkvæmdina á ársfundi en einnig skal vera hægt að koma með tillögu um forstöðumann endurskoðunardeildar frá sjóðfélögum á ársfundi um fjórða grein er verið að leggja til breytingar á þrítugasta og fyrstu grein laganna um hæfiskröfur stjórnarmanna framkvæmdastjóra lífeyrissjóðs forstöðumanns endurskoðunardeildar eða sjálfstætt starfandi eftirlitsaðila sem eru þá skýrðar enn frekar og eru breytingarnar í samræmi við tiltölulega nýsamþykkt lög um bankasýslu ríkisins þar sem kveðið er á um hæfi stjórnarmanna í b lið er lagt til nýtt ákvæði þar sem kveðið verði á um að um meðferð trúnaðarupplýsinga og verðbréfaviðskipta stjórnarmanna framkvæmdastjóra og starfsmanna lífeyrissjóða fari samkvæmt lögum um verðbréfaviðskipti flutningsmenn telja í ljósi reynslunnar rétt að kveða skýrt á um þetta í lögum í c lið er síðan lagt til að tekinn verði af allur vafi um það að framkvæmdastjóri lífeyrissjóðs eigi ekki að sinna sjálfstæðum atvinnurekstri samhliða störfum sínum sem æðsti stjórnandi lífeyrissjóðsins þetta er breyting þar sem framkvæmdastjóra er þetta heimilt að fengnu leyfi stjórnar samkvæmt gildandi lögum um fimmtu grein er lagt breytingar á þrítugasta og sjöundu grein laganna um að það bætist við ný málsgrein sem felur í sér að lögð verði áhersla á upplýsingagjöf til sjóðfélaga um fjárfestingar lífeyrissjóðsins á tólf vikna fresti eðlilegast væri að upplýsingarnar væru birtar á vefsíðu viðkomandi sjóðs og þannig aðgengilegar fyrir þá sem hafa áhuga

nema þyngri refsing liggi við samkvæmt öðrum lögum á hverju ári greiða sjóðfélagar samkvæmt lögum á milli hundrað til tvö hundruð milljarða króna inn í lífeyrissjóði og eins og eg nefndi áðan er langstærsti hluti þessara iðgjalda skyldubundinn samkvæmt lögum heildarfjármunir lífeyrissjóðanna eru því vel rúmlega landsframleiðsla og því um gífurlega fjármuni að ræða þessu frumvarpi er ætlað að tryggja að vel sé farið með þessa fjármuni og að lífeyrir sjóðfélaga sé tryggður nægilega vel við teljum því mikilvægt að viðurlög við brotum á þeim séu í samræmi við þá hagsmuni sem í húfi eru og enn fremur í samræmi við brot á öðrum lögum er varða fjármálamarkaðinn um sjöundu grein er svo sem ekkert meira að segja annað en það að lögin munu þá strax öðlast gildi við samþykkt alþingis mig langar svo til þess að vita hérna í grein eftir ólaf pál jónsson sem hann nefnir prúttlýðræði með leyfi forseta í bókinni lýðræði og gagnrýnendur þess setur bandaríski heimspekingurinn robert a dahl fram hugmynd um lýðræði sem ég hygg að fari nærri því sem viðtekið má teljast meðal stjórnmálamanna í dag hugmynd dahls birtist annars vegar í hugmynd um lýðræðislegt ferli og hins vegar í þeim forsendum sem hann leggur til grundvallar slíku ferli þær forsendur sem dahl gefur sér eru annars vegar forsenda um sjálfræði borgaranna og hins vegar forsenda um jöfnuð hagsmuna fyrri forsendan er að yfirleitt sé enginn einstaklingur líklegri en maður sjálfur til að vera betri dómari um manns eigin gæði og hagsmuni og til að koma þeim í kring ég mundi gjarnan vilja með leyfi forseta fá að endurtaka þetta fyrri forsendan er að yfirleitt sé enginn einstaklingur líklegri en maður sjálfur til að vera betri dómari um manns eigin gæði og hagsmuni og til að koma þeim í kring við gætum kannski

seinni forsendan segir að taka beri jafnt tillit til gæða eða hagsmuna hvers einstaklings dahl segir síðan að af þessum tveimur forsendum leiði það sem hann kallar stranga jafnaðarlögmálið stranga jafnaðarlögmálið segir sérhver fullorðinn einstaklingur er nægum kostum búinn þegar allt kemur til alls til að taka þátt í bindandi sameiginlegum ákvörðunum sem varða gæði og hagsmuni hans þetta þýðir að þegar bindandi ákvarðanir eru teknar verður tilkall hvers borgara til laga stjórnar stefnumörkunar og svo framvegis að teljast gilt og jafngilt tilkalli hvers annars á grundvelli þessara tveggja forsendna og stranga jafnaðarlögmálsins setur dahl svo fram viðmið fyrir lýðræðislegt ferli viðmiðið er í fimm liðum sem kveða á um

að borgararnir ráði því hvaða mál séu tekin fyrir og hverjir hafi rétt til þátttöku víkjum síðan nánar að liðum og samkvæmt hugmyndum dahls felst virk þátttaka í þremur atriðum í gegnum allt ferli bindandi ákvarðanatöku verða borgararnir að hafa fullnægjandi tækifæri og jöfn tækifæri til að láta í ljósi hvaða lokaniðurstöðu þeir kjósi helst þeir verða að hafa fullnægjandi og jöfn tækifæri til að leggja fram spurningar í umræðuna og til að láta í ljósi ástæður þess að þeir kjósa eina niðurstöðu frekar en aðra sá upplýsti skilningur sem liður tekur til felst í því að skilja hvaða niðurstaða þjóni best hagsmunum manns sérhver borgari verður að hafa fullnægjandi og jöfn tækifæri á við aðra til að uppgötva og ganga úr skugga um hvaða valkostur þjóni best hagsmunum hans þegar litið er á liðina fimm að ofan þann skilning sem dahl leggur í liði og og þær forsendur sem liggja þeim til grundvallar má greina almenna hugmynd um lýðræði sem ætti ekki að vera framandi lýðræðislegt ferli miðast við kosningar þátttaka í slíku ferli er fyrst og fremst hagsmunagæsla brýnir en andstæðir hagsmunir valda því að ferlið snýst upp í baráttu og togstreitu hagsmunahópa og sú umræða sem fram fer lýtur almennum lögmálum auglýsinga á frjálsum markaði og verður því oft í slagorða og áróðursstíl kannski það sem fólk vill kalla pólitískt karp við sjáum hins vegar hversu grundvallarhugsjónir og hugmyndafræði liggja samt undir þessu á bak við þetta með leyfi forseta ef ég mætti halda áfram í raun má segja að sú hugmynd um lýðræði sem dahl dregur upp sé af lýðræði sem samkeppni hagsmuna á frjálsum markaði þetta er ekki endilega það sem ég kannski mundi taka beint undir en við erum hins vegar að takast á um hagsmuni og það er þannig að það skiptir máli að alþingi til dæmis verður ákveðið markaðstorg fyrir hagsmuni flokkar verða vörslumenn hagsmuna og þingmannafjöldi tiltekinna flokka segir til um áhrif ólíkra hagsmuna á bindandi ákvörðun löggjafans í augum almennings getur það því náttúrlega gerst af því að við erum að sjá lýðræðislegar stofnanir að þær eru þá jafnvel að taka á sig mynd hrossakaupa þar sem er verið að gera verðgildi eigin hagsmuna sem mest en andstæðra hagsmuna sem minnst það skiptir geysilega miklu máli að við séum tilbúin til þess að berjast fyrir lýðræði og eins og hann var að tala um þarna í upphafi að það er svo sterkt í hugmyndafræði samvinnunnar að hver og einn einstaklingur verður að bera ábyrgð á sínu lífi hann á ekki að treyst á það að það séu einhverjir aðrir sem beri ábyrgðina en að sama skapi skiptir geysilega miklu máli að hann sé upplýstur og við gerum kröfu til hvers einstaklings hvers borgara í íslensku samfélagi að með því að fá þetta ákveðna lýðræði með því að fara með atkvæðisréttinn

ársfundi en það bara mætti enginn það væru örfáir af sjóðfélögum sem sýndu einhvern áhuga á starfsemi lífeyrissjóðanna þrátt fyrir eins og ég nefndi hérna áðan hvers konar gífurlega peninga við erum að tala um hvers konar gífurlegt vald við erum að tala um og hver er ástæðan fyrir því ástæðan fyrir því að mínu mati er sú að fólk hefur engin áhrif það getur mætt á fundina það getur fengið að bera upp spurningar en á endanum hefur það engin áhrif þú getur reynt það með því að verða einn af þeim sem er tilnefndur í gegnum þitt verkalýðsfélag eða ef þú er atvinnurekandi í gegnum félag atvinnurekenda en við þekkjum öll eins og ég var að nefna hérna hvers konar prúttlýðræði við getum þá verið að tala um hvers konar hrossakaup sem viðkomandi einstaklingar þyrftu þá kannski að gangast undir til þess að geta fengið aðkomu að því að stjórna því hvernig er farið með fjármuni sem fólk er að borga inn í þessa sjóði til þess að hafa aðkomu að því að stjórna því hvernig lýðræðið innan gæsalappa fúnkerar þarna innan dyra ég held að vísu þegar ég hlusta hérna á sjálfa mig tala að það sé svo margt af þessu sem við þingmenn þyrftum svolítið líka að velta fyrir okkur varðandi það hvernig við erum að vinna hlutina við höfum margoft hérna tekist á um til dæmis bara kjördæmaskipanina það er svo sannarlega ekki hérna á íslandi einn maður eitt atkvæði ég held að það sé næstum því tvöfalt atkvæðavægi fyrir þá þingmenn sem sitja á þingi fyrir kragann að þeir eru með tvöfalt atkvæðamagn á bak við sig miðað við þá þingmenn sem sitja

við erum hins vegar núna um helgina að taka þátt í mjög áhugaverðri tilraun fyrstu þjóðaratkvæðagreiðslunni hérna á íslandi þar sem er einn maður eitt atkvæði ég vona að þetta mál hér fái brautargengi á vegum efnahags og skattanefndar og þetta verði rætt hvernig sé best einmitt að tryggja lýðræði innan þessarar stofnunar en ég vona líka svo sannarlega að fólk geri sér grein fyrir því hvers konar réttur hvers konar forréttindi þetta eru að geta farið og greitt atkvæði nú á laugardaginn að er vonandi að við sjáum mun meira af því í framtíðinni að lokinni umræðunni mundi ég vilja vísa málinu til